Revizuirea Directivei privind prospectul va permite, astfel, o creștere a competitivității întreprinderilor mici și mijlocii în Uniunea Europeană. Nu trebuie să uităm faptul că întreprinderile mici și mijlocii sunt motorul economiei Uniunii Europene.